Manchmal ist es wie beim Schreiben eines Aufsatzes Das Thema ist so interessant, da gäbe es so viel zu sagen, und dann schreibt und schreibt man, und manchmal kann man das ursprüngliche Kernthema und die Kernproblematik gar nicht mehr erkennen.

Es sollte unbürokratischer werden Ziel nicht erreicht. Es sollte eine europaweite zonale Zulassung etabliert werden Ziel nicht erreicht. Und es sollte transparenter und preiswerter werden auch da das Ziel nicht erreicht.

Das führt dann in der Praxis dazu, dass auf der einen Seite des Flusses in Österreich ein Mittel angewendet werden darf, und auf der anderen Seite des Flusses in Deutschland steht die nationale Genehmigung mit mehrjähriger Verzögerung noch aus. Hier gilt es auch, eine gewisse nationale Genehmigungsarroganz zu überwinden. Ich bitte einfach darum, dass wir in der Rage der Diskussion und der Problematik dieses Kernthema in der politischen Tagesdebatte nicht vergessen.